Elnök Úr, miközben az EP Magyarországról készülő különjelentése alaptalan módon antiszemitizmussal és romaellenességgel vádolja meg az országot, ezzel szemben az EU az EP rendszeresen és részrehajló módon szemet huny a Romániában elhatalmasodó, rendszerszintű magyarellenesség felett.

Hatvan év után, most is a román nemzeti kommunista múlt kísért, amikor is Leonard Aramfirei nacionalista rektor a marosvásárhelyi nagy múltú magyar orvostudományi egyetem időközben elrománosított intézményét akarja végképp megszüntetni, illetve egy helyi román egyetembe beolvasztani. Joggal várjuk el az európai intézményektől köztük az Európai Parlamenttől hogy keljenek védelmére a romániai magyarságnak, magyar intézményeinknek, az erdélyi orvosképzésnek.